stendur hér og veifar höndunum og segir hvaða tillögur aðrar en átján prósent vaxtahækkun nú vill svo til að strax og þetta gerðist þetta þríhliða samkomulag kom fram fréttaveitan bloomberg og gagnrýndi strax þessa vaxtahækkun minnti á bretland á tíunda áratugnum og asíu þegar pundið að kröfu alþjóðagjaldeyrissjóðsins var keyrt úr fimm í fimmtán prósent féll pundið um tuttugu og tvö prósent og það varð strax að snúa frá þessu óttast þessa aðgerð hér hafa komið fram mjög merkilegir hagfræðingar jón daníelsson

til að það hefði verið miklu skynsamlegra að lækka vexti og ganga til hliðaraðgerða þannig að um þetta er auðvitað hagfræðilega deilt og sitt sýnist hverjum við íslendingar þekkjum það að með því að hækka vexti hefur það yfirleitt haft hér öfug áhrif verðbólga vex vandinn vex þess vegna hefði ég viljað sjá aðrar aðgerðir og undra mig á ríkisstjórn og þingmönnum sem sem fögnuðu vaxtalækkun fyrir nokkrum dögum að þeir skuli nú blessa átján prósent